hæstvirtur forseti ég held að við ég og háttvirtur þingmaður bjarni benediktsson séum sammála um það að regluverkið hefði þurft að vera skýrara

nýju eitt af því sem kemur mjög skýrt fram í skýrslunni er að þrátt fyrir lög og reglur hefur ríkt agaleysi og menn hafa sniðgengið þessi lög og þessar reglur jafnvel vinnureglur bankanna eða jafnvel hreinlega regluverk sem þar var ákveðið var fullkomlega sniðgengið af þeirra eigendum eða þeirra stjórnendum það er auðvitað mjög alvarlegt mál og ég tek undir með háttvirtum þingmanni að ég var alls ekki að hvítþvo þá sem fyrri bönkum